Señora Presidenta, señora Alta Representante, Señorías, el informe del señor Howitt es un informe sobre derechos humanos que incluye derechos políticos, sociales y derechos económicos. Por eso, señora Ashton, quisiera agradecerle muy particularmente la declaración que ha hecho antes de abordar el debate de este informe sobre la situación que se ha producido en la empresa Repsol. No ha podido decir usted más en menos tiempo una decisión equivocada una amenaza para las inversiones y el futuro de ese país la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos las medidas que usted ha tomado de incluir este asunto en el orden del día del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, y la suspensión de la reunión de la Comisión Mixta Unión Europea Argentina, aparte de estudiar posibles medidas. En relación con el informe del señor Howitt, señora Presidenta, creo que es un informe en términos generales razonable, evidentemente todavía quedan algunas cuestiones pendientes como, por ejemplo, el envío de la misión de investigación a Gaza que es una petición que nuestro Grupo, evidentemente, no puede aceptar, como sabe muy bien el ponente y, también, la posición que tiene sobre Colombia el señor Howitt, que es sencillamente delirante. Esta enmienda ya fue rechazada en la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores y, para nosotros, en este momento en el que estamos pendientes de ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes Perú Colombia, no es aceptable. Sí me gustaría poner el acento, señora Presidenta, señora Ashton, en un elemento fundamental de nuestra política de derechos humanos con la que el Parlamento Europeo tiene un compromiso inderogable e incuestionable el que se refiere a la designación del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos.